Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je vous remercie sincèrement pour les éclaircissements que vous nous avez donnés.

Je pense que vous avez répondu et que vous serez très vigilant sur la nomination de cette autorité.

Mais je trouve tout de même hallucinant et insensé dans ce Parlement européen qu'on puisse, d'une part, s'inquiéter de ce qui se passe dans l'extension des colonies, bientôt et, en même temps, n'avoir aucun souci à voter un accord commercial qui, certes, nous apportera beaucoup, tout comme à Israël,